Et elle va continuer à payer le rabais sur le rabais accordé aux autres pays, dont l'Allemagne. C'est une injustice! Et cette injustice, plus rien ne peut la justifier, d'autant plus que la France est engagée dans une augmentation du budget européen. La facture, pour la France, est lourde. Elle est d'autant plus lourde que des baisses des subventions sont prévues au niveau de la PAC et de la politique de cohésion, qui vont frapper durement les agriculteurs français et les régions françaises. Vous pouvez donc maquiller ce budget comme vous voulez, ce budget est mauvais pour l'Europe, il est mauvais pour la France.